Creșterea prețurilor la alimente afectează categoriile de populație cele mai vulnerabile și, în contextul în care în anul 2010 numărul persoanelor subnutrite în lume atingea cifra de 925 de milioane, asigurarea securității alimentare trebuie să devină o prioritate a Uniunii Europene. Nu doar fenomenele naturale extreme duc la creșterea prețurilor la alimente, ci și volatilitatea piețelor și subvenționarea producției de biogaz. Cer Comisiei să creeze instrumente pentru combaterea volatilității prețurilor și a speculațiilor excesive care, la rândul lor, contribuie la accentuarea crizei alimentare la nivel mondial. Țin să subliniez și faptul că, de cele mai multe ori, creșterea prețurilor la alimente nu are efect și asupra creșterii veniturilor fermierilor, din contră, din cauza proastei funcționări a lanțului de aprovizionare remunerațiile pe care aceștia le primesc sunt departe de a fi echitabile.